Herr Präsident, sehr geehrte Präsidenten! Wir müssen drei Dinge leisten in der Europäischen Union unsere Haushalte konsolidieren, Strukturreformen einleiten und ganz gezielte Wachstumsimpulse setzen aus psychologischen Gründen, um den Menschen, den europäischen Bürgern, neue Hoffnung zu geben, aber auch, um unsere gemeinsamen Probleme

Herr Wammen hat seine Rede heute Morgen damit angefangen, dass er gesagt hat Wir brauchen Wachstum, und wir brauchen Arbeitsplätze. Ja, und gleichzeitig gehört Dänemark zu dem Club der Nettozahlerländer, die den europäischen Haushalt kürzen wollen. Wie dumm, wie kurzsichtig, wie wenig europäisch!

Wir müssen unsere gemeinsamen Ziele durchsetzen Steuern eintreiben, und zwar die Finanztransaktionssteuer, weil sie ein gerechtes Instrument ist. Wir müssen das jetzt endlich durchsetzen!

Was für ein guter Vorschlag von Kommissar Lewandowski, endlich zu begreifen, dass man jetzt mit der Finanztransaktionssteuer vorankommen muss!

Die Mitgliedstaaten haben einen Vorteil davon Sie müssen weniger Geld an den europäischen Haushalt überweisen, und trotzdem haben sie noch einen Anreiz. Sie sparen dann nämlich eigene Mittel, und wir können unsere grenzüberschreitenden Politiken gemeinsam finanzieren. Darum möchte ich nochmals dafür werben Das ist kein linksradikaler Vorschlag, Frau Merkel! Herr Lewandowski gehört zu Ihrer eigenen Parteienfamilie, und was so wichtig ist wir können diesen Vorschlag 2012 schon umsetzen. Wir hätten, wenn alle mitmachen würden, schon im Jahr 2014 über 47 Milliarden Euro zusätzliche Einnahmen. Meine Damen und Herren, liebe Frau Merkel, liebe andere Ratschefs! Wie kann man so dumm sein, nicht verstehen zu wollen, dass der europäische Haushalt das demokratische Element ist, um mit Beteiligung des Europäischen Parlaments diese Wachstumsimpulse für Europa zu leisten. Wir sollten gemeinsam den Mut aufbringen, zwischen dem Parlament hier und dem Rat endlich diese vernünftige Politik zu machen!